Auch teile ich die grundsätzliche Skepsis dieses Berichtes. Aber ich habe dennoch gegen den Bericht gestimmt, weil er von der falschen Politik der Europäischen Union gegenüber Bosnien und Herzegowina ausgeht. Man kann von außen keine gesamtstaatliche Einheit verordnen. Das haben mehrere Redner erkannt ich war überrascht, aus den Reihen der Grünen und Liberalen solche Wortmeldungen zu hören.

Genau das machen wir derzeit. Seit zwanzig Jahren ist dieses Land nicht in der Lage, eine gesamtstaatliche Struktur zu bilden.

Sie sind auch nicht in der Lage, Behördenleiter zu ernennen, und daher kann auch nicht davon ausgegangen werden, dass dieses Land in den nächsten Jahrzehnten zu einer gesamtstaatlichen Einheit finden wird. Die EU Politik ist falsch, und deshalb habe ich auch gegen diesen Bericht gestimmt.